Rata ridicată a șomajului înseamnă că investițiile statelor membre efectuate pentru educația tinerilor se pierd în momentul în care aceștia sunt obligați să emigreze dintr un stat membru în afara Uniunii Europene.